Aceste infracțiuni nu ar trebui însă să îi afecteze pe cei care participă la concursuri sau pe cei care sunt dependenți de animalele lor de companie. De aceea, consider că este strict necesară simplificarea condițiilor și, mai ales, a reglementărilor juridice la nivel european în ceea ce privește transportul de animale, necomerciale bineînțeles, și, de aceea, consider că merită apreciat și susținut raportul din Parlamentul European, care face un pas concret în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Acest raport ține cont, din fericire,

Nu toate animalele reacționează la fel la vaccin și, de aceea, mai ales animalele sub trei luni trebuie tratate după sfatul medicilor. Animalele nu pot fi tratate ca un bun comercial și, de aceea, cred că merită atenția noastră și să fie tratate asemănător ființelor umane.